Herr Präsident! Ich begrüße im Namen meiner Fraktion, der GUE NGL, die sehr gute fraktionsübergreifende Zusammenarbeit und die mehrheitliche Unterstützung der Gemeinsamen Entschließung gegen die Verwendung von Streubomben und Streumunition. Die Entschließung ist ein wichtiges und starkes Signal im Kampf gegen diese mörderischen Waffen. Wir sollten nicht vergessen, dass Streumunition und bomben etwa im ehemaligen Jugoslawien, in Irak und in Afghanistan eingesetzt wurden, und zwar daran erinnere ich in diesem Parlament auch von EU Staaten. Es gibt keinerlei Rechtfertigung, diese Waffen weiter einzusetzen, aufzubewahren oder zu produzieren keinerlei. Nicht zur Verteidigung, nicht zur Grenzsicherung. Ich appelliere dringend an alle Mitgliedstaaten, den vorgeschlagenen Textentwurf des neuen Sechsten Protokolls zu Streumunition der Konvention zum Verbot bestimmter konventioneller Waffen nicht zu unterstützen. Dieser Entwurf wäre ein dramatischer Rückschritt. Dieser Textentwurf verbietet das kann nicht deutlich genug gesagt werden die Streumunition und bomben, die vor 1980 hergestellt wurden. Das würde bedeuten, dass die danach produzierten Streubomben weiter erlaubt wären und auch in Zukunft weiter eingesetzt werden dürften. Das dürfen wir nicht akzeptieren! Die Konvention zum Verbot von Streumunition, welche im August 2010 in Kraft trat, verbietet alle Streubomben und munition, und das muss der Maßstab sein!